Panie Przewodniczący! Pierwsze wrażenie, jakie mamy, to takie, że każdy zrobił swoje. Państwo rosyjskie i Gazprom prowadziły poszukiwania nowych złóż, prowadząc wiercenia na obszarze Arktyki.

Jak zwykle zresztą protestował, przyjmując formę wejścia na platformę wiertniczą, jak zawsze bez pytania, zezwolenia, bez wnikania w zawiłości prawne.

Greenpeace postuluje, aby Gazprom opracował dobry plan likwidacji skutków ewentualnego wycieku.

Nie ulega wątpliwości, że nie są oni przestępcami zagrażającymi bezpieczeństwu Rosji, zatem powinniśmy apelować do Rosji o rozsądne i szybkie rozwiązanie problemu.